Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, on se souviendra que c'est au Parlement de Strasbourg qu'on a voté ce paquet asile, à côté de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce paquet, nous le devons à la ténacité de la commissaire on l'en remercie des rapporteurs et des rapporteurs fictifs.

Nous saluons en particulier l'audition individuelle et les procédures particulières pour les mineurs non accompagnés en situation de détresse. Je pense particulièrement aux jeunes adolescents qui arrivent sur le territoire européen c'est un statut très important que nous leur donnons à partir de maintenant et aux adultes fragilisés.

La réforme EURODAC était indispensable également pour éviter les abus éventuels, ainsi que le mécanisme d'alerte précoce contenu dans Dublin II.

Nous ne voterons pas demain et donc, nous serons très contents d'entendre le président de séance annoncer la ratification de cet accord.